Sin embargo, es muy decepcionante ver como la mayoría de los Grupos de esta casa han decidido conscientemente obviar las ocupaciones militares de Palestina y del Sáhara Occidental, donde, recuerdo, el Derecho internacional humanitario también se aplica. Esta misión es echarle sal a las heridas y al dolor de los miles de civiles que viven bajo ocupación y es dejarlos totalmente desamparados. No debemos obviar las recomendaciones de las comisiones de investigación de 2014 sobre la Franja de Gaza, que hablaban de crímenes de guerra por el bombardeo de hospitales y el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.